Oproti původnímu návrhu Komise, který mi přišel trošku odtržený od praxe, se podařilo tuto novelu směrnice posunout blíže k realitě, která panuje v obchodních a závazkových vztazích. Návrh se také podařilo zejména zjednodušit a zpřehlednit, což pro lepší srozumitelnost normy považuji za velmi zásadní posun. A jestliže něco stojí za vyzdvihnutí, tak je to skutečnost, že se nám oproti původnímu návrhu Komise podařilo zachovat v obchodních a závazkových vztazích princip smluvní volnosti. Zároveň je velmi dobrou zprávou, že se podařilo prosadit ustanovení, které stanoví, že orgány Evropské unie jsou ve stejném postavení jako orgány veřejné moci členských států. Tedy od nynějška i tyto orgány budou povinny platit včas, což ocení zejména příjemci evropských dotací. Jsem také velmi rád, že se podařilo vypustit nejabsurdnější ustanovení, které přikazovalo orgánům veřejné moci u platby opožděné byť o jediný den platit vedle standardního úroku z prodlení ještě paušální 5 sankci z celé dlužné částky. Nemusím asi zdůrazňovat, jaký dopad by toto ustanovení mělo na již tak napjaté veřejné rozpočty. Ještě jednou bych tedy chtěl poděkovat paní zpravodajce a svým kolegům za to, kolik úsilí věnovali hledání společného kompromisu na podobě této zprávy. Myslím si, že to byla smysluplně vynaložená energie.